Ich bedaure sehr, dass der Bericht zur Umsetzung der gemeinsamen Sicherheits und Verteilungspolitik nur sehr marginal auf die Problematik der Rüstungsexporte eingeht.

Ich finde es gut, dass sie das Thema aufgreift, nd erwarte aber von ihr, dass wenigstens die bereits bestehenden europäischen Exportkriterien auch von Deutschland eingehalten werden. Wir können keine kohärente europäische Außenpolitik entwickeln, wenn die EU Mitgliedstaaten weiterhin unkoordiniert Waffen und Munition in Drittstaaten ausführen.

Darin forderte ich die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam im europäischen Rahmen zu entscheiden, an welche Länder sie Rüstungsexporte tätigen. Bei Entscheidungen über den Export von Rüstungsgütern, die zukünftig im Rahmen des Europäischen Verteidigungsfonds aus dem EU Haushalt kofinanziert werden sollen, sollte zudem das Europäische Parlament involviert sein.